Señor presidente, hace veinticinco años, en China, el mundo hizo una promesa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la igualdad para todas las mujeres y niñas del planeta. También está en nuestra esencia, en la Unión Europea, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es el reflejo realmente de lo que somos.

No contar con las mujeres en los consejos de administración no ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa es perder el crecimiento económico, es perder la prosperidad y perder la competitividad. Contar con ellas fortalece la democracia, fortalece el Estado de Derecho, fortalece el correcto funcionamiento de esta democracia y, además, reduce de manera considerable la brecha salarial y la brecha laboral. Qué duda cabe de que hay que aprovechar, en ese mundo, toda la diversidad, todos los talentos y todas las capacidades de todos los hombres y de todas las mujeres. Necesitamos un liderazgo inclusivo para los nuevos desafíos, no solamente el demográfico. Los nuevos desafíos necesitan inclusividad, innovación, sostenibilidad. Somos líderes en igualdad de género en la Unión Europea porque, de los veinte países líderes, hay catorce que son Estados miembros, pero todavía ninguno ha tenido la plena inclusión. Por lo tanto, animo a la Comisión a coeducar, a romper estereotipos, a animar a las mujeres a que sean emprendedoras y a conseguir un mundo más justo.